À moins d'avoir la compétence exclusive, l'Union européenne ne peut intervenir que si elle est en mesure d'agir plus efficacement que les États membres à leur échelon national ou local. De même, le principe de proportionnalité dispose que les moyens mis en œuvre par l'Union pour réaliser les objectifs fixés par les traités ne peuvent aller au delà de ce qui est nécessaire. Ces principes ont été retenus pour garantir le fonctionnement efficace de l'Union européenne.

Ils ne doivent donc pas être malmenés à des fins de blocage ou pour nourrir l'euroscepticisme, bien au contraire.

2015. Une panoplie d'outils permet de participer aux étapes de la procédure législative européenne les études d'impact, les consultations publiques, la plateforme REFIT, la plateforme IPEX, les plateformes internes Regpex et Connect,

La procédure fonctionne quand tous les protagonistes lui portent de l'intérêt. Par conséquent, je souligne l'inutilité d'ajouter des instruments et des procédures qui alourdiraient la charge bureaucratique et ralentiraient encore davantage le processus législatif.

Je voudrais remercier mes collègues de leur coopération collégiale et agréable.

Vous n'êtes pas sans savoir que le président Juncker a instauré un groupe de travail chargé de réfléchir sur la subsidiarité, auquel étaient invités les représentants des parlements nationaux, du Comité des régions et du Parlement européen. Le refus du Parlement européen d'y prendre part n'exprime pas à mes yeux un manque d'intérêt de la part de notre Parlement, mais un appel au respect de son statut de colégislateur. Ainsi, les députés européens se gardent l'entière liberté de s'exprimer a posteriori sur les résultats de cette task force. Cette absence du Parlement européen ne doit cependant en aucun cas entacher les relations du Parlement européen avec la COSAC et le Comité des régions.

C'est pourquoi j'ai souligné ce besoin de rapprochement entre institutions européennes, nationales et régionales.